Ochrana ľudských práv, rešpektovanie rozdielností medzi ľuďmi a prejavovanie tohto rešpektu je v demokratickej spoločnosti rovnako dôležité ako boj proti násiliu. Ak hierarchicky vysoko postavený človek, ktorého ľudia prirodzene rešpektujú, vo svojich verejných prejavoch neakceptuje tieto princípy, dokonca ich obracia na žart, môže tak spriechodniť či podporiť agresívne konanie v spoločnosti. Ak teda predseda vlády členského štátu Európskej únie hovorí na verejnom zhromaždení vtipy o Hitlerovi a jeho zverstvách a dáva im pozitívny kontext, potom takéto konanie treba verejne odsúdiť, lebo neodsúdenie takéhoto správania môže viesť k celkovej spoločenskej akceptácii podobného konania. Žiadam preto Silvia Berlusconiho, aby zvážil hlúpe vtipy nielen o Hitlerovi, ale aj svoje nevkusné a, prepytujem, hlúpe odporúčania pre mladé ženy, ktoré môžu byť buď len dôsledkom straty jeho úplnej súdnosti, alebo prejavom nedostatku slušnosti a rešpektu voči ženám.